Cette coûteuse mascarade aux résultats quasi nuls est une nouvelle démonstration de la folie des chancelleries occidentales, incapables de reconnaître que leur politique ajoute du chaos au chaos qu'elles ont, elles mêmes, créé. Où est la crédibilité des États Unis, qui dénoncent une violation de la convention sur les armes chimiques, alors qu'eux mêmes n'ont pas ratifié les Conventions d'Oslo et d'Ottawa relatives aux sous munitions et aux mines antipersonnel? Où est celle de la France, qui intervient en violation du droit international au nom de prétendues valeurs morales, mais qui ferme les yeux sur les bombardements au Yémen faisant des milliers de victimes civiles?

Madame la Haute représentante, vous parlez d'urgence humanitaire, mais l'Union européenne maintient ses sanctions économiques contre la Syrie. Cette agression injuste encourage les organisations terroristes à poursuivre leurs ignobles exactions. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les vénérables patriarches d'Antioche.